Monsieur le Président, chers collègues, l'avenir de l'Europe passe bien sûr par un rail performant, de qualité, sécurisé et interconnecté, mais cela n'est pas pour moi synonyme de libéralisation. Il est, j'en suis convaincu, trop tôt pour un quatrième paquet ferroviaire, lequel entend finaliser une révolution des structures ferroviaires nationales en Europe structures qui, depuis plus d'un siècle, assument un rôle stratégique et de développement industriel et social. Nous n'avons pas encore réellement le recul nécessaire vis à vis des réformes précédentes et de leurs effets sur le service public du transport ferroviaire. Pourtant, la Commission nous propose de renforcer encore la séparation stricte des intervenants ainsi que l'ouverture des marchés internes des États membres. Pour ces raisons, je ne souhaite pas l'adoption des propositions de la Commission européenne sur la libéralisation et les obligations de service public. Cela dit, nous avons tenté d'apporter, notamment en commission Emploi, des correctifs à cette démarche dogmatique de la Commission, en termes d'assouplissement des séparations ou de compétences des États membres pour l'attribution des contrats de service public. Par ailleurs, nous avons obtenu des éléments issus de mes propositions pour la commission Emploi, au delà de cet aspect de la qualité du service public, et je pense notamment au transfert de personnel, qui doit être obligatoire et répondre aux mêmes conditions statutaires, aux critères sociaux obligatoires dans les procédures d'appels d'offres, au respect des conventions collectives, à la réciprocité entre États membres quant à ce respect ainsi qu'à la demande de certification du personnel de bord. Pour conclure, les rapports de mes collègues intègrent largement les avis de la commission Emploi et modifient de manière significative la proposition de la Commission. S'il faut négocier, ils constitueront de bonnes bases de discussion avec le Conseil. J'appelle néanmoins les collègues à retirer la demande d'instauration d'un service minimum en cas de grève.